un control eficaz para las fronteras exteriores una política eficaz de integración y, también, de retorno

una Europol comunitaria sometida al control del Parlamento Europeo avances armónicos en materia de justicia civil y penal unas leales, iguales y eficaces relaciones transatlánticas, en especial con los Estados Unidos una solución equitativa para SWIFT una eficaz política de protección de datos